Pour le reste, j'ai deux convictions aussi profondes l'une que l'autre. Oui, Jérusalem est la capitale d'Israël depuis plus de 60 ans, l'alpha et l'oméga, l'horizon des Juifs depuis 150 générations. On ne peut pas dire autre chose, sauf à réécrire l'histoire. En cela donc, le président Trump ne fait que rappeler, rétablir même la vérité.

Maintenant, sur la forme et sur le moment, contrairement à beaucoup ici, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas si, passé le moment des émotions, cette décision américaine sera porteuse de violence à long terme ou si elle a peut être une chance de faire bouger les lignes. Force est de constater quand même que la diplomatie américaine risque de perdre son statut de médiateur pour les quelques années à venir, et c'est sans doute là la chance et le devoir des Européens inventer maintenant de nouveaux chemins pour relancer le processus de paix.

L'équidistance européenne est loin d'être reçue comme telle en Israël. Un nouveau tempo autour de pistes qui sont connues, toujours les mêmes dans le fond, depuis les paramètres Clinton à Camp David. C'est Hanukka, ce soir, Monsieur le Président. Une excellente fête de Hanukka aux millions de Juifs dans le monde, qui allument la première bougie pour célébrer je conclus la lumière et la victoire de l'esprit sur la violence, une belle ponctuation pour notre débat.